Pierwsza, która jest efektem przeglądu wspólnej polityki rolnej, zwiększająca stopniowo kwoty produkcyjne i zmierzająca do zniesienia kwot w roku 2015. I druga tendencja zawarta w obecnej propozycji Komisji Europejskiej, zmierzająca do ograniczenia podaży mleka przez nową metodę kalkulacji opłaty za przekroczenie krajowej kwoty.

Osobiście opowiadam się za utrzymaniem kwotowania, ale tylko wtedy, gdy podział kwot między kraje Unii Europejskiej i producentów będzie oparty na obiektywnych i sprawiedliwych kryteriach.